Ha chiesto la parola l'onorevole Bullmann, ma non è che dobbiamo fare un dibattito sull'onorevole Czarnecki, perché la decisione è già stata presa.